Voorzitter, voor de Commissie Ontwikkelingssamenwerking is dit een niet alleen helder maar ook essentieel verslag, omdat dit verslag vastlegt dat de Europese Unie de komende zeven jaar haar verantwoordelijkheid voor de armste landen erkent en dus een plaats geeft in het budget. Het legt vast dat de lidstaten hun eigen beloftes moeten nakomen. 0,7 procent van het bruto nationaal inkomen voor ontwikkelingssamenwerking, daar staan ze nog ver van af.

Het verslag legt vast dat maatregelen tegen klimaatverandering niet gefinancierd mogen worden met het ontwikkelingsbudget. Het vraagt om grotere prioriteit voor versterking van mensenrechten, democratie en rechtsstaat. Het vraagt om nieuwe financieringmethoden naast subsidies, combinaties van leningen en subsidies. Het benadrukt dat humanitaire actie een eigen onafhankelijk financieringsinstrument moet blijven houden, omdat noodhulp neutraal moet zijn, los van politieke keuzes in de externe actie, in het